Unia Europejska zakłada, że przez podniesienie podatku VAT w krajach członkowskich zwiększy wpływy do budżetu. Rzeczywistość może okazać się jednak zupełnie inna.

Jak podaje federacja Small Business, w ciągu tej krótkiej sesji w Brukseli firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw spędzą ponad 23 miliony godzin na wypełnianiu przepisów administracyjnych oraz podatkowych.

To tylko niektóre fakty związane ze zbyt dużymi obciążeniami administracyjnymi oraz podatkowymi w Unii Europejskiej. Dlatego dobrym rozwiązaniem wydaje się przyjęcie jednolitych stawek podatkowych na takie same rodzaje produktów kupowanych zarówno w sprzedaży tradycyjnej, jak i w sprzedaży przez internet.

Podstawą jest, aby każde państwo samo decydowało o polityce podatkowej. Możemy jedynie wspierać przyjęcie zasady opodatkowania konsumpcji, a nie produkcji towarów oraz wspierać jak najniższe stawki podatku VAT.